Ha valaki félreértette volna, megkövetem. Nem Sztálin koncepciós eljárásához hasonlítottam, hanem azt mondtam, hogy azokban a perekben hosszabb időt kaptak a vádlottak, mint itt azok, akiket megtámadtak.